Maar een stellingenoorlog heeft nog nooit tot een oplossing geleid. Ook mijn partij gelooft in een tweestatenoplossing. En ja, om zo'n oplossing leefbaar te maken, zullen beide kampen hun loopgraven moeten verlaten. Zo is het waar dat de nederzettingenpolitiek van Israël het vooruitzicht op een tweestatenoplossing ondermijnt.

Velen vragen zich af of er ooit vrede kan komen als beide samenlevingen zozeer op oorlog afgestemd zijn. De Europese Unie blijft streven naar duurzame vrede.

Wie zijn nek uitsteekt, verdient alle steun. Maar we rekenen vooral op politieke moed en echt leiderschap aan beide kanten van de grens om eindelijk historische kansen te grijpen op een duurzame vrede.